Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo ringraziare la collega Boylan per questa importante relazione. Io vengo da un paese l'Italia, in cui i più di 27 milioni hanno votato affinché l'acqua rimanesse un bene comune, rimanesse pubblica. Eppure questo referendum è stato ampiamente disatteso, non considerato. Ecco, io non vorrei che la legge, la proposta di iniziativa popolare, l'iniziativa popolare di milioni di cittadini europei, facesse la stessa fine.

Credo che l'Unione non possa tardare ulteriormente nel riconoscere quello che già l'ONU ha riconosciuto come un diritto umano il diritto all'acqua potabile. Siamo già in ritardo nel riconoscere questo come un diritto anche nell'Unione europea. Aggiungo, per la democrazia, per la struttura democratica dell'Unione, la Commissione ha il dovere di rispettare quello che è il contenuto dell'ICE.